Ja, hvala gospodu ministru za odgovor. Mislim, da mogoče noter kar nekaj dobre resnice povedal. Zdaj, da nimamo neke sežigalnice, pa bo rekel, nekega objekta za to predelavo komunalnega blata, so bili predvsem razlogi, bi rekel, v finančnega aspekta. Se pravi, nekdo, je ta račun služil, je dobil neke prihodke, zdaj, ko je pa hudič vzel šalo, ko so začeli določeni odjemalci zapirati svoja obrate oziroma dajati pogoje, pa je zdaj tu na bremenu države. Zdaj vemo to neko rešitev, kot ste tudi sami rekli, če bomo uvozili to blato nekam daleč, bo to finančno večje breme za naše državljane, je pa tu, bi rekel, problem, če tudi te rešitve ne bo. Vemo, da čistilna naprava ima neki svoj proces, lahko se neko to blato nekje zadržuje v nekih bazenih določen čas, potem nekih zalogovnikih, ampak ko bo pa tudi tega zmanjkalo, pol bo pa težava, k se pa ob tem proces čiščenja zmanjšal. Se pravi, da bo očiščenje samo slabše in bomo spuščali v vodo, bi rekel, ne tako v naše vodotoke, ne tako čisto vodo, kot sedaj iz teh čistilnih naprav, ampak bo kvaliteta vode slabša. Se pravi, bomo šli spet nazaj, kjer smo že bili. In to je tisto, ko je skrb vzbujajoče v naši državi. Se pravi neki finančni, bi rekel, neka grupacija, neke prevlada pred tistim, kar bi mogel biti trend pa skrb pa želja državljanov. Se pravi, tu bi mogli nekaj narediti na tej zadevi. In zato res upam, da bo neka rešitev dana, ampak zdaj vsi vedo, da imamo mi težavo in bo cena samo še višja. Nižja kot na Madžarskem ne bo nikoli. In tu bo se odražalo na položnicah državljanov. In to bi bilo zelo dobro, da enkrat vidimo, kdo je ta finančni lobi odzadaj, ki skozi to zavira in bremza. Na račun svojih bonitet pa na škodo državljanov. Hvala.